wo wir sehen, dass der Bedarf extrem steigt und dass wir hier in der Europäischen Union eine Führungsfunktion übernommen haben.

Europa hat gezeigt, dass mit Softwarelösungen und mit technischen Standards große Fortschritte erzielt werden.

Wir sollten darauf vorbereitet sein, dass die Datenmengen extrem steigen.

Wenn wir die Diskussion um ACTA sehen, lernen wir, dass lebensbegleitendes Lernen auch für den Nutzer von zentraler Bedeutung ist und dass wir hier mehr Forschung betreiben müssen. Das heißt im Klartext, die Geschäftsmodelle, die hier entstehen, die Blaulichtdienste, die sozialen Netzwerke, sie alle haben Anspruch darauf, die Frequenzen vorzufinden, die ihnen die jeweilige Leistung ermöglichen.